Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie erinnern sich sicher an den November 2013, wo nach dem Scheitern des Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine und der Europäischen Union eine blutige Revolution am Majdan stattgefunden hat, wo Menschen dafür eingetreten sind, gegen Korruption und für mehr Demokratie zu kämpfen. Und heute zwei Jahre später ist alles noch viel schlimmer, als es damals war, und die alten Berater des alten Systems sind heute die neuen Berater des neuen Systems ein Herr Martynenko, der in Wien, in meinem Heimatland Österreich, mit Briefkastenfirmen Millionen scheffelt, der Gas, Titan und Uran

Ich will, dass die Autoritäten in Österreich, das österreichische Parlament, aber auch die europäischen Institutionen hier tätig werden.